Et puis toutes ces pénuries, l'eau, l'électricité, les médicaments, tout manque là bas, les cancers explosent, les gens ont faim

Notre texte parle de dialogue, mais la question des sanctions reste sur la table, nous devons ajuster notre attitude pour permettre une transition démocratique.